af meginniðurstöðunum hjá nefndinni að umræðustíllinn hafi kannski minnt meira á morfískeppni eða einhvers konar kappræður en endilega að við eigum í málefnalegum umræðum um mikilvæg málefni ég mundi gjarnan vilja biðja þingmanninn um að útskýra aðeins betur hver er þá munurinn á því hvernig nefndastarf gengur fyrir sig innan norðurlandaráðsins versus það hvernig þetta gengur fyrir sig hér og ég hefði auk þess líka mikinn áhuga á að heyra frá þingmönnum hvernig hann sér fyrir sér að við getum styrkt þetta stjórnvald sem hann talar um fjölmiðlana vegna þess að ég sit í menntamálanefnd og við erum einmitt núna með til umfjöllunar nýja heildarlöggjöf um fjölmiðla þar sem ég verð að viðurkenna að ég á dálítið bágt með að sjá nákvæmlega hvar það er sem við erum að styrkja fjölmiðlana við virðumst vera að leggja ýmsar nýjar kvaðir á fjölmiðla auknar kvaðir varðandi að skila alls konar upplýsingum til nýrrar stofnunar sem á að heita fjölmiðlastofa en ég sé ekki beint þessa styrkingu gagnvart fjölmiðlamarkaði það er að vísu ætlunin samkvæmt frumvarpinu frá hæstvirtum menntamálaráðherra að skipa nefnd sem yrði þá skipuð fulltrúum allra þingflokka sem hefði þurft að velta fyrir sér samþjöppun eignarhalds á fjölmiðlamarkaði en enn á ný hvar sér þingmaðurinn fyrir sér að við getum í raun og veru styrkt fjölmiðla sem eiga að mínu viti mjög bágt í dag